ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá háttvirtri iðnaðarnefnd um frumvarp til laga um visthönnun vöru sem notar orku en nefndin hefur fengið til sín gesti á fund auk þess sem hún hefur farið yfir umsagnir sem nefndinni hafa borist um þetta mál en frumvarpinu er ætlað að stuðla að þróun og notkun orkunýtinna vara með það að markmiði að tryggja visthönnun vöru með minni orkunotkun og draga úr áhrifum orkunotkunar á umhverfið þá er frumvarpinu ætlað að tryggja frjálst flæði slíkra vara um e e s svæðið því er ætlað að taka til hvers konar vöru sem notar orku að undanskildum farartækjum og tækjum sem þegar hafa verið tekin til notkunar markaðssett eða verið flutt inn við gildistöku laga samkvæmt frumvarpinu

orkunýtnikröfur lög númer sjötíu og tvö nítján hundruð níutíu og fjögur um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja og fleira auk danskra og sænskra laga um visthönnun vöru sem notar orku

heimildum sem henni eru veittar í lögum númer hundrað þrjátíu og fjögur nítján hundruð níutíu og fimm um öryggi og opinbera markaðsgæslu samkvæmt þeim lögum fara neytendastofa og viðeigandi eftirlitsstjórnvöld með opinbera markaðsgæslu og taka stjórnvaldsákvarðanir í samræmi við ákvæði laganna einnig skulu þau hafa eftirlit með því að vörur á markaði hverju sinni uppfylli settar reglur um öryggi við markaðseftirlitið er heimilt að fela faggiltri skoðunarstofu að annast skoðun þeirra vörutegunda sem hún hefur faggildingu fyrir og annast auk þess skipulega öflun upplýsinga um vörur á markaði sem taldar eru hættulegar á fundum sínum ræddi nefndin fjölmörg um samræmismat og eftirlit opinberra aðila með ce samræmismerkingum áður en vara er sett á markað hugtakanotkun hér á landi við viljum stuðla að skýrri lagasetningu skiljanlegri lagasetningu sem er aðgengileg þeim sem hana vilja nota og þess vegna þess hugtaks komi nýtir orku í a lið þriðju greinar frumvarpsins þá var því einnig hreyft fyrir nefndinni að orðin eða vara til framleiðslu flutnings og mælingar á slíkri orku í a lið þriðju grein feli í sér að frumvarpið nái einnig til búnaðar sem vinni orku eða er notaður til framleiðslu vegna athugasemda fyrir nefndinni komu fram athugasemdir um að neytendastofu einni væri falið eftirlit og dagleg stjórnsýsla eins og fjallað er um í tíundu greinar frumvarpsins nefndin bendir á að neytendastofa fer með almenna markaðsgæslu og hefur eftirlit með því hvort tilteknar vörur uppfylli skilyrði og beri ce samræmismerkingar ef vara sem notar orku ber ekki ce merkingu tekur neytendastofa vöruna til skoðunar komi upp tilvik þar sem markaðsgæslan leiðir í ljós hugsanlegt brot á lögunum getur neytendastofa leitað álits hjá öðrum aðila sem hefur sérþekkingu á viðkomandi vöru nefndin áréttar að þessi þáttur frumvarpsins var sendur til ráðgjafarnefndar forsætisráðuneytis um opinberar eftirlitsreglur og gerði nefndin engar að þessari athugasemd hafi er þá skýrt hér í nefndarálitinu að hún telur að neytendastofa eigi að leita sér sérfræðiaðstoðar og muni gera það ef með þarf leggur áherslu á að með frumvarpinu er verið að setja nýjar grunnkröfur sem vörur sem nota orku skulu uppfylla svo að þær fái ce samræmismerkingar eins og kemur fram í inngangi greinargerðar með frumvarpinu er því ekki ætlað að taka til vöru sem er búið að framleiða flytja inn markaðssetja og

og mikilvægt fyrir neytendur til að þeir geti verið upplýstir að vörur séu rétt og vel merktar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt

stakir hlutir fyrir notendur og unnt er að meta sérstaklega að því er varðar vistvænleika virðulegi forseti við teljum að með þessu höfum við náð að skýra þau atriði sem voru helst gagnrýnd í umsögnunum fyrir að vera óskýr og óljós bæði með breytingartillögunni og ekki síður með þeim skýringum sem fylgja í